C'est une horreur que nous condamnons, comme nous condamnons la peine de mort dans ce pays comme ailleurs. Les autorités chinoises ont annoncé leur intention d'éliminer progressivement ces pratiques, et ce au plus tard d'ici 2015, dont acte. Venant d'autres États, on aurait vu cela comme un signe de bonne volonté, et cela aurait justifié bien des atermoiements. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder la résolution Sri Lanka. Mais c'est en Chine. Je prendrai juste le pari que, les accords économiques se multipliant, la vigilance de certains va se faire plus parcimonieuse.